Monsieur le Président, je voudrais d'abord dire que je regrette qu'il n'ait jamais été possible de débattre sereinement de l'ACTA au Parlement européen. Monsieur le Commissaire, vous avez négocié cet accord, mais ni vous, ni vos services, n'avez su répondre concrètement et efficacement aux questions et aux inquiétudes des citoyens, qui se sont amplifiées. Chers collègues, dans toute cette campagne, les débats se sont concentrés sur les droits et libertés en ligne, mais on n'a très peu parlé de la contrefaçon de biens matériels.

Alors même qu'elle est visée par la majorité des dispositions de l'ACTA, la contrefaçon des biens matériels est presque passée sous silence. Quelle est la solution pour lutter contre le commerce de médicaments contrefaits, qui sont une véritable menace pour la santé publique? Quelle est la solution pour permettre à nos entreprises d'innover, de créer, sans redouter un plagiat à l'autre bout du monde? Gardons ces faits et ces chiffres en mémoire pendant que nous débattons cet après midi car nous ne pouvons pas plus longtemps faire l'économie d'une véritable réflexion sereine et constructive sur toutes les contrefaçons.